Ce rapport introduit néanmoins un objectif trop faible d'énergies renouvelables dans les transports.

12 Moi, je demande qu'il soit contraignant et sans agrocarburants de première génération. C'est un minimum, à l'heure où l'Europe doit prendre la tête de l'économie du renouvelable au niveau mondial. Un autre aspect, on sait qu'il y aura plus de transport électrique d'ici 2030, et c'est globalement une bonne chose, mais il existe aussi de l'électrique non propre, comme le nucléaire. Ce rapport est si peu ambitieux qu'il ouvre la porte à la voiture nucléaire, que personne ne sait recycler. Monsieur Cañete, vous allez dans le bon sens, mais le dernier message, c'est que la mobilité du XXIe siècle exige du courage politique et,